La pobreza es generalizada y predominantemente rural y son las mujeres las que la sufren con mayor frecuencia y severidad.

Sin embargo, no poseen ni controlan la tierra y su papel en la toma de decisiones es totalmente limitado. El ébola también causó un enorme daño a la población y a la economía local. La Unión Europea suspendió una ayuda de 14,2 millones de dólares en 2014 y este año fiscal el 31 de los ingresos del país se destinará al pago de los intereses de la deuda. Creemos que el Gobierno de Gambia tiene que poner fin a la represión y respetar los derechos humanos, y así lo exigimos, y también que la Unión Europea tiene que contribuir para que el pueblo de Gambia y especialmente las mujeres salgan de la pobreza crónica.